Un débat qui est l'aboutissement du travail vraiment remarquable du Parlement sur ce sujet. Je souhaite souligner particulièrement l'engagement sans faille des rapporteurs Paul Tang et Alain Lamassoure pour expliquer, pour promouvoir les bénéfices de l'ACCIS aux quatre coins de l'Europe. Ils ne l'ont pas fait seulement ici dans cette enceinte, ils ont, comme on dit en français, mouillé la chemise.

débattre, à savoir une fiscalité plus juste, une fiscalité plus efficace, plus attractive, plutôt que le maintien de clivages nationaux et de lourdeurs administratives et au final une course au moins disant fiscal, dont personne ne sort jamais vainqueur. Il y a urgence parce que d'autres économies, nous les connaissons, développent leur propre stratégie fiscale pour dire les choses franchement, nous l'avons vu avec la réforme fiscale américaine. Quelle sera la réaction de l'Europe? Allons nous simplement nous en remettre aux États membres, au nom du principe de souveraineté fiscale? Si nous le faisons, nous risquons d'aboutir à des réactions nationales contradictoires sans vision à long terme et là encore, tout le monde y perd. Je pense plutôt que nous avons tout à gagner et tous à gagner à définir une stratégie collective à l'échelle de l'Union européenne avec un véritable impact sur la scène internationale. C'est ce qu'offre le projet d'ACCIS réajusté que j'ai présenté en octobre 2016, un projet fondamental qui se décompose, comme vous le savez, en deux propositions la mise en place d'une assiette commune pour l'impôt sur les sociétés et sa consolidation. En disant cela, je réponds tout de suite à Alain Lamassoure que je suis d'accord avec lui, que faire les choses en deux étapes ne signifie pas qu'on les scinde mais que l'un précède l'autre et que l'un ne peut pas aller sans l'autre.

Si cette décomposition a été faite pour des raisons pragmatiques, je veux rappeler qu'il est crucial d'avancer sur les deux fronts en même temps et c'est très clairement ce qu'attendent de nous les entreprises qui souhaitent cette fiscalité moderne. L'ACCIS favorisera avant tout la croissance et la compétitivité de l'Union européenne, c'est de cela qu'il s'agit. Elle permettra de soutenir et d'attirer les entreprises et les investisseurs dans un véritable marché unique fiscal grâce à la levée des obstacles nationaux et à la simplification des procédures administratives. Elle offrira aussi une fiscalité plus juste, dans laquelle les taxes seront enfin payées là où le profit est généré, et nous savons que cette demande d'équité est absolument majeure et massive pour nos concitoyens. Enfin, elle répond aux préoccupations légitimes de tous ceux qui, depuis des années, sont révoltés par les scandales créés par une évasion fiscale à répétition et aussi par des pratiques d'optimisation fiscale condamnables. L'ACCIS va supprimer les asymétries entre les systèmes nationaux, qui sont actuellement exploitées par ceux qui pratiquent la planification fiscale agressive. Elle éliminera aussi Paul Tang l'a souligné les prix de transfert et les régimes préférentiels qui sont aujourd'hui les principaux vecteurs de l'évasion fiscale. Bien évidemment et Alain Lamassoure a fait ce lien je ne peux pas introduire ce débat sans parler aussi de la fiscalité des entreprises numériques, sujet qui est dans tous les esprits. Nous allons en effet en parler en fin de semaine à Buenos Aires au G20 Finances. Nous allons examiner les travaux de l'OCDE en la matière. De quoi s'agit il? Les entreprises proposent de plus en plus de services en ligne alors que notre système fiscal est toujours fondé sur les principes d'une économie nationale, industrielle, où on connaît les centres de décision, où on localise la présence physique. C'est une époque pré Internet qui est aujourd'hui largement révolue et soyons conscients que de plus en plus, l'économie de l'information, l'économie technologique et l'économie tout court vont se confondre, tant nos entreprises incorporent de plus en plus de données dans leur activité. C'est pourquoi, j'accueille avec beaucoup de force la proposition du Parlement européen de définir l'établissement permanent numérique qui est une évolution nécessaire vers une fiscalité moderne et plus juste.

Comme je l'ai déjà dit plusieurs fois devant cette assemblée, je reste convaincu qu'avec l'ACCIS, nous avons l'outil puissant et même l'outil optimal pour introduire, de manière structurelle, cette fiscalité des entreprises numériques dans les règles relatives à l'impôt sur les sociétés du XXIe siècle. En parallèle, d'autres mesures plus ciblées sont aussi étudiées, même si je le dis à Alain Lamassoure et je fais écho à ce qu'il a dit je reste persuadé que la vraie réforme, c'est la réforme structurelle, c'est l'introduction de la présence numérique dans l'assiette commune consolidée pour l'impôt sur les sociétés.

D'une part, une proposition de révision des règles de l'impôt sur les sociétés, pour prendre en compte les nouvelles formes d'activité, avec pour objectif d'intégrer ce nouveau texte dans l'ACCIS j'en ai parlé mais d'autre part aussi une proposition plus spécifique, qui sera applicable jusqu'à ce qu'une révision des règles d'imposition des sociétés permette de taxer les profits là où la valeur est réellement créée. J'aurai néanmoins à cœur je le dis à Alain Lamassoure d'éviter les risques de double imposition et aussi cette démarche pachydermique qui accouche d'une souris dont il parlait joliment. Il faut trouver et il y a les moyens de trouver une troisième voie intelligente et c'est ce que la Commission va essayer de proposer la semaine prochaine avec suffisamment d'ambition pour, effectivement, toucher les entreprises numériques et aussi

Je suis heureux que la présidence bulgare traite ce sujet avec priorité, pas dans cet hémicycle mais en général. Une bonne avancée des discussions pourrait mener à un accord avant la fin de notre mandat commun, le mandat de ce Parlement européen et le mandat de la Commission européenne. Je souhaite qu'après des travaux solides sous la présidence bulgare, nous puissions déboucher sur un accord sous la présidence autrichienne, donc avant la fin de cette année. Cela me semble un objectif raisonnable et souhaitable. Vous pouvez compter sur ma détermination pour tout mettre en œuvre afin que cet objectif soit respecté. J'entends ici ou là les Cassandre annoncer que ce projet n'aboutira jamais, que c'est un serpent de mer qui est déjà bloqué depuis sept ans. À ces pessimistes, l'optimiste que je suis voudrait donner un exemple pris dans l'actualité toute récente pour redonner espoir.

C'est une avancée majeure pour la révolution de la transparence que j'ai appelée de mes vœux depuis ma prise de fonctions et pour laquelle je me bats à vos côtés. C'est une étape de plus, c'est une victoire de plus qui renforce ma détermination à aboutir à un accord sur l'ACCIS, mais si je mentionne cela ce n'est pas pour souligner un succès, c'est simplement pour dire que nous l'avons fait en neuf mois, non pas neuf ans, mais neuf mois. C'est dire que quand on veut et quand on met un peu d'énergie politique sur un sujet, on peut. Chers amis, Mesdames et Messieurs les députés, j'ai la conviction, en écoutant vos rapporteurs, que vous le voulez et, quand vous le voulez, nous le pouvons. Maintenant, place au débat!